C'est aussi ce que nous défendons dans notre résolution, mais allons encore plus loin nous souhaitons que ces objectifs soient juridiquement contraignants afin qu'ils ne restent pas lettre morte. Faisons de la COP 15 l'équivalent de l'accord de Paris pour le climat et, dès maintenant, agissons concrètement sur le territoire européen. J'invite la Commission européenne dans la stratégie qu'elle présentera en mars à prendre elle même de tels objectifs contraignants et à intensifier les efforts dans l'ensemble de ses politiques. Augmentons nos zones protégées, développons un soutien accru à la recherche et à l'innovation, soutenons massivement nos agriculteurs, nos pêcheurs et notre secteur forestier dans la transition vers des pratiques plus durables. La responsabilité revient également aux États membres, mais aussi à chaque collectivité territoriale.